... o odmevno tematiko, ki buri duhove tako na političnem podiju kot v javnosti. Zaupanje v politiko in finančne institucije v Sloveniji že je že tako okrnjeno, ko pa se pojavi sum, da so odgovorni v omenjenih institucijah prekoračili svoja pooblastila in zlorabljali svoj položaj za zagotavljanje finančnih ali materialnih koristi določene organizacije oziroma posameznikov, se soočamo z domino efektom, ki ruši zaupanje v strokovne in poštene institucije oziroma organizacije. Globalizacija finančnih trgov, odprtje meja, prosti pretok ljudi in sprošča- nje mednarodnih trgovin odpirajo možnosti za sodelovanje in gospodarsko rast, a na drugi strani žal omogočajo tudi organizirani finančni kriminal. Pranje denarja je le ena od njegovih prepoznavnih oblik. Napeti je potrebno vse sile, da omejimo razsežnosti, ki spodkopavajo vsa prizadevanja na transparentnost poslovanja subjektov, gospodarskih ali političnih. Vsi vemo, da smo posebej občutljivi, ko govorimo o financiranju političnih strank, ki se svojih programih zavzemajo za uresničevanje politične volje volivcev, saj nam v svojem zaupanju na volitvah dajejo pooblastila pri upravljanju države. Temu zaupanju se je tvegano odreči, ne zgolj tvegano, temveč neodgovorno. Razumljivo je, da politične stranke za svoje delovanje potrebujemo finančna sredstva, da lahko zagotavljamo obstoj in izvajanja aktivnosti, sodelujemo v političnih in volilnih kampanjah, a vendar ne za vsako ceno in na račun sumljivih, nelegalnih in celo in celo nelegalnih finančnih transakcij v Sloveniji in v tujini. Slovenska veljavna zakonodaja je glede tega zelo jasna in neizpodbitna, saj prepoveduje financiranje političnih strank iz tujine. Res pa je tudi to, da imajo stranke pravico do lastništva v podjetjih, ki sredstva pridobivajo v tujini. Prav vse stranke smo glede financiranja lastnih dejavnosti podvržene drobnogledu Računskega sodišča Republike Slovenije in tako je tudi prav. Strinjamo se, da parlamentarna preiskava v tem konkretnem primeru lahko ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij pri nezakonitem delovanju, naj si bo to pranje denarja, davčna utaja, transparentnost pogodb, financiranje iz tujine ali zloraba položaja na lastno okoriščanje oziroma posredovanje pri tem za tretjo osebo. Preiskava posledično lahko pripomore h krepitvi trdnosti sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja, financiranja terorizma in davčnih utaj. Novo poglavje, ki ga ta preiskovalka odpira, je vloga medijev pri ustvarjanju in oblikovanju mnenja javnosti o posamezni politični stranki. Mediji naj bi v svojem osnovnem poslanstvu skrbeli za prost pretok informacij, raznolikost vsebin, svobodno in odprto komuniciranje ter predvsem transparentnost. Da na tem mestu se odpira tudi diskurz o svobodi medijev in njihovi njihove neodvisnosti, ki pa presega okvir in namen te preiskave. To se bo ukvarjalo s s tako imenovano higieno delovanja določenih medijev, saj obstaja sum, da so se v času volilne kampanje spremenili v priročno orodje političnega oglaševanja oziroma stroja za oglaševanje politične stranke. Predvidevamo, da bo ta preiskava sprožila burne odzive tako na strani opozicije kot v koaliciji in zopet bomo priča političnem pingpongu ter preigravanju. Kakor koli, v poslanski skupini Desus se načelno strinjamo, da preiskave, ki preverjajo sum nepravilnosti, v vsakem primeru so tudi dobrodošle. Zato ustanovitev podpiramo. Hvala.